Bijgevolg is financiële en technische ondersteuning vanuit de EU welkom.

Het regelt onder andere de integratie van verschillende EU databanken en de aankoop van technische apparatuur.

Dat die centen ook specifiek zullen worden ingezet om kindermisbruik en hacking tegen te gaan, vinden wij uitstekend. Dat operaties zoals vigilant guardian waarbij onze militairen op straat de burgers beschermen, ook in aanmerking zouden kunnen komen voor financiële steun onder deze begrotingslijn eveneens.

Dit aspect is problematisch, want de juridische uitwerking van het afzonderlijke wetsvoorstel tot bescherming van de begroting van de Unie is niet waterdicht.